Japonia este al șaselea partener comercial al Uniunii, iar Uniunea al treilea partener comercial al Japoniei. Un acord de liber schimb între Japonia și Uniunea Europeană ar aduce cu sine beneficii importante ambelor părți. O mare parte din câștigurile care vor decurge dintr un astfel de acord vor fi realizate prin eliminarea barierelor, în special non tarifare, aplicate în prezent de Japonia Uniunii Europene, iar un al doilea aspect problematic îl reprezintă piața japoneză a achizițiilor publice, la care companiile europene nu au în continuare acces suficient. Înainte de a începe negocierile în vederea realizării unui acord de liber schimb, Japonia trebuie să se arate dornică să facă aceste concesii în cele două domenii. În contextul în care, până în prezent, discuțiile asupra acestor teme nu au progresat îndeajuns, demararea grăbită a negocierilor nu este potrivită. Înainte de a autoriza demararea acestora, Consiliul trebuie să respecte opinia Parlamentului asupra propunerii de mandat de negociere.